Signor Presidente, in primo luogo vorrei esprimere un sentito ringraziamento al parlamento inglese e alla Russia, che con la loro opposizione hanno probabilmente bloccato, o quanto meno posticipato, un assurdo intervento militare. Fa tragicamente sorridere il fatto che a voler ricorrere alle armi sia un uomo abbronzato, onorato solo pochi anni fa di uno scandaloso Nobel per la pace, per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli così diceva la motivazione.

Cosa fa l'Unione europea, Nobel per la pace in carica, per difendere questo valore? Non fa niente, è ovvio, perché l'Unione europea è solo una scatola vuota, priva di identità e sentimenti comuni, con i suoi membri che agiscono in ordine sparso, senza nemmeno consultarsi.

Proprio ieri ricordavamo l'11 settembre e non riesco a capire se gli Stati Uniti abbiano la memoria corta o piuttosto l'occhio lungo, mossi da interessi